Mam wrażenie, że dzisiaj nasz realizm, ale też powaga nakazuje nam powiedzieć w tej Izbie, jakie te wybory naprawdę były. Może najprościej byłoby nie wydawać żadnej rezolucji, jeżeli jak tutaj siedzimy, wybrani w demokratycznych wyborach w całej Europie, nie jesteśmy w stanie odróżnić od wyborów, które są demokratyczne, od takich, które po prostu wyborami nie są. Więc być może czasami po prostu nie dawać rezolucji, a jak nie, to napisać jedno zdanie w tych wyborach nie mógł każdy kandydować i z tych wyborów nic nie wynikało dla demokracji, nie mają z tym żadnego związku. Dzisiaj potrzebujemy takiego realizmu, a nie realizmu, który polega na tym, że piszemy nieprawdę, że piszemy na okrągło i potem się z nas śmieją. Bo i my tracimy pozycję jako Parlament Europejski i Unia Europejska jest traktowana jako organizacja niepoważna. Dlatego dzisiaj wzywam do tego, żeby nazwać w Rosji rzeczy po imieniu, skoro zdecydowaliśmy się na to, żeby robić tę rezolucję, A jak nie, to czasami lepiej w życiu milczeć.

Musimy się zwrócić do tych, którzy są na ulicy, i powiedzieć im, że rozumiemy to młode pokolenie, które protestuje.

Musimy im jasno powiedzieć jeśli zostanie użyta siła, my zachowamy się tak jak w każdym innym przypadku i ta granica użycia siły musi być dzisiaj granicą, którą my z tej izby wyznaczymy. Musimy mieć pewność, że w tej sprawie już na pewno tak samo myślimy i my, jak tu siedzimy, i po tamtej stronie.